Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, j'ai apprécié, comme beaucoup ici, le torrent de bonnes intentions qui peuplent ce rapport.

D'abord, parce que nous n'allons pas vers le monde d'après, nous allons vers le monde d'avec. Nous allons vivre durablement avec la pandémie dont personne ne pense qu'elle va s'achever avant l'été 2021 et peut être plus longtemps. Nous allons vivre avec la menace d'effondrements écologiques dont on voit déjà l'annonce et dont peut être cette pandémie a été l'une des premières manifestations. L'enjeu n'est pas la nature ou la planète, l'enjeu, c'est la vie humaine sur cette planète et c'est l'homme, nous allons devoir y réfléchir. Ensuite, parce que l'effondrement auquel nous assistons aujourd'hui, ne nous attaquons pas à ses conséquences, regardons ses causes. Ses causes, ce sont les mouvements transfrontaliers non maîtrisés, c'est l'idéologie du libre échange, c'est l'idéologie de l'ouverture. Nous allons devoir dans notre travail parlementaire, remettre en cause un certain nombre des fondamentaux qui ont provoqués la situation actuelle, des drames sans nom. Nous n'en sommes probablement qu'au début.